Welche Aufgaben stellen sich der EU im Bereich der Sicherheit und Verteidigung im Lichte der Vorlage eines neuen strategischen Konzepts der NATO? Die EU Verteidigungsminister haben den Finger in die Wunde gelegt Der EU mangelt es an adäquaten Kapazitäten und Fähigkeiten.

Sobald die Staaten geprüft haben werden, was hier möglich ist, muss die Europäische Verteidigungsagentur ins Zentrum der gemeinsamen Entwicklung von Fähigkeiten gestellt werden.

Teilen Sie diese Auffassung?

Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie viel Geld beim Demokratie und Menschenrechtsinstrument ohne Zustimmung der Regierungen der betreffenden Länder tatsächlich ausgegeben wurde. Ich habe auch noch ein Stichwort zur Wahlbeobachtung Da sind wir teilweise inkonsequent, um nicht zu sagen feige.

Meine Frage ist Wo bleibt Ihr öffentlicher Protest?